Quiero llamar la atención a todos ustedes sobre el hecho de que los oradores que intervienen hasta ahora, incluido el señor Capoulas Santos, son autores de la primera pregunta que estamos debatiendo, y